Nos intérêts offensifs ont évolué, la situation économique n'est plus la même et le secteur agricole traverse actuellement une crise grave. Des mesures spécifiques appropriées doivent être appliquées aux produits agricoles sensibles. Ils ne doivent pas servir de monnaie d'échange, et encore moins être négociés dès à présent. J'ai bien noté, Madame la Commissaire, que la Commission va enfin procéder à une analyse d'impact du cumul des contingents déjà octroyés dans les autres accords de libre échange.